Acum 10 luni, în această incintă, spuneam că pedeapsa cu 11 ani de închisoare pronunțată de către guvernul chinez împotriva lui Liu Xiaobo pentru simpla exprimare a opiniilor sale e un sindrom al intensificării campaniei duse de autoritățile chineze

Acum, acordarea Premiului Nobel pentru Liu Xiaobo este, cred, măsura potrivită pentru a sublinia că, deși China a făcut mari progrese în domeniul economic și uneori social, adevărata marcă a progresului e respectarea drepturilor omului. O țară poate fi admirată pentru realizările sale economice. Ea nu va căpăta însă respectul celorlalte țări dacă, în loc să protejeze libertatea, o îngrădește. De altfel, acțiunile prin care guvernul chinez a încercat să intimideze țările invitate să participe la ceremonie aceste acțiuni sunt absolut îngrijorătoare, la fel cum e îngrijorător faptul că unele țări au cedat acestui șantaj. Avem de a face cu o situație inacceptabilă pentru că o țară se plasează în relații internaționale împotriva unui cetățean al său și, de fapt, China ar căpăta, cum spuneam, respectul celorlalți dacă acum în locul acestor amenințări la adresa altor țări i ar permite lui Liu Xiaobo să vină la Oslo pentru a și primi premiul. Atitudinea autorităților chineze pare să fie însă, deocamdată, mult mai dură decât atitudinea sovieticilor, pentru că e posibil ca nici măcar un membru al familiei, sau avocatul lui Liu Xiaobo, să nu poată ajunge la Oslo. Salut, de aceea, inițiativa lui Lech Walesa de a l reprezenta în mod simbolic pe dizidentul chinez la Oslo, dar sper că în ultimul moment autoritățile chineze vor decide să l elibereze pe Liu Xiaobo